Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen!

Und immer noch gibt es erhebliche Probleme bei der gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen den Mitgliedstaaten. Wir erhalten nach wie vor sehr viele Beschwerden, wenn beispielsweise in einem Mitgliedstaat unsinnige Voraussetzungen verlangt werden, um seinen Beruf in einem anderen Mitgliedstaat auszuüben. Das darf nicht sein. Aus diesem Grund ist diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, wie sie jetzt hier über dieses Gesetz erlassen wird, ein wichtiger Schritt. Sie wird dazu beitragen, Berufsanerkennung grenzüberschreitend zu vereinfachen. Dies ist insbesondere für Menschen, die an einer Grenze wohnen, so wie ich sie vertrete, von größter Bedeutung. Denn viele Menschen verstehen zu Recht nicht, weshalb sie ihren Beruf, den sie in ihrem Land gut und qualifiziert ausüben, in einem anderen Land nicht ausüben sollen dürfen. Ein anderer Bestandteil des sogenannten Dienstleistungspakets war die sogenannte elektronische Dienstleistungskarte, und ich komme ganz kurz auf sie zurück. Ich habe mich im Ausschuss ganz klar dagegen ausgesprochen und mit meinem Stimmverhalten sogar zu ihrer Ablehnung beigetragen. Weshalb war das auch wichtig? Diese Dienstleistungskarte hätte all die Probleme wieder heraufbeschworen, die wir mit der Entsenderichtlinie eigentlich bekämpfen wollten. Sie hätte effektive Kontrollen erschwert und dem Sozialdumping ein neues Einfallstor geboten. Wir müssen Sozialdumping aber effektiver bekämpfen, statt es noch zu vereinfachen. Natürlich bleibt es wichtig, dass Unternehmen ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend anbieten können. Davon lebt unser Binnenmarkt. Es bleibt aber im gleichen Atemzug wichtig, die Unternehmen und die Arbeitnehmer vor unlauterer Konkurrenz zu schützen.